Monsieur le Vice président, l'Union bancaire, heureusement pour les Européens, n'a encore jamais été vraiment utilisée. Seul Chypre, en 2013, a servi de laboratoire d'essai à la Troïka pour tester le cette technique inique de renflouement des banques par ses propres clients, soi disant pour protéger les contribuables. Depuis, l'Union européenne est passée en force et en urgence pour préempter la souveraineté bancaire des États membres de la zone euro et des citoyens, et confier la supervision à la BCE. L'Union bancaire est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et autorise légalement les institutions européennes à ponctionner les comptes bancaires des clients en cas de crise bancaire. Ce MRU, le mécanisme de résolution unique par l'Union européenne, constitue une répression financière intolérable contre les citoyens. Cette méthode est un scandale démocratique, une remise en cause du droit de propriété et un vol légalisé, dénoncé par les patriotes du Front national, qui confirme notre analyse politique sur les conséquences de la crise de 2008 et de la nocivité de l'euro. J'accuse l'Union européenne et la BCE d'avoir mis en place en 2016 un régime de totalitarisme financier pour sauver les banques et l'euro à tout prix. Pourquoi? Parce qu'en réalité le système bancaire européen est en état d'urgence. C'est justement le premier constat de ce rapport Hübner.

Tout cela prouve bien que les tests de résistance rassurants de 2014 étaient, en réalité, complètement bidonnés. Tout comme le Front national, l'Autorité bancaire européenne de surveillance des banques lance une nouvelle alerte sur la solvabilité des banques européennes.